Signora Presidente, onorevoli colleghi, sentendo i colleghi in Aula ho capito che la preoccupazione maggiore è quella di chiedere la ripetizione del referendum nel Regno Unito, magari finché il risultato è quello gradito.

D'altronde in Aula, quando la signora Ursula von der Leyen è stata eletta soltanto per nove voti, nessuno ha chiesto la ripetizione, anche se la metà di questo Parlamento non era d'accordo. Vorrei semplicemente ricordare che il Regno Unito è acquirente netto di beni e servizi da parte dell'Unione.

Dopo a chi venderemo le nostre automobili, a chi venderemo le nostre derrate alimentari e i nostri macchinari? Allora cerchiamo di metterci d'accordo ma soprattutto cerchiamo di riunirci in modo propositivo.